Remélem, hogy nem lesz túl szigorú hozzám, az első négy percemből csak három perc húsz másodpercet használtam fel ha egy kicsit hosszabb leszek most, akkor megbocsátja nekem. Mélységesen megindított bennünket mindaz, ami Pakisztánban az árvíz idején történt, és aggodalommal tölt el bennünket mind a mai napig is minden emberjogi sértés, ami Pakisztán területén vagy akár a világban történik, de még nagyobb aggodalommal tölt el bennünket, hogy olyan országokban is sérülnek az emberi jogok, amely országok aláírták a menekültek jogállásáról szóló genfi protokollt. És még nagyobb aggodalommal tölt el bennünket, hogy olyan kollégák is védelmükbe veszik persze jogosan a pakisztáni embereket, felszólalnak az emberjogi sértések ellen, akik lehet, hogy a saját uniós országukban nem ismerik el a nemzeti kisebbségeket. Még egyszer megismétlem, amit a vitában is elmondtam, hogy igenis az emberjogi kérdés fontos, de ez az egyezmény nem az emberjogi kérdésekről szól elsősorban. Nem csak arról szól, hanem arról, hogy biztonságot kérnek tőlünk az uniós polgárok, biztonságot a tagállamok, és engedjék meg, hogy egy olyan példát mondjak el, ami Nagy Britanniában 2010 májusában történt, amikor is két terrorgyanús pakisztáni diák, Abid Nasser és Ahmad Faraz Khan egyetemista diákokat letartóztatták, és a brit bíróság úgy vélte, a két diák visszaküldése veszélyeztethetné életüket és ezért Nagy Britanniában maradhatnak. Tehát amikor arról beszélünk, hogy visszaküldés, akkor természetesen jogosan számon kérhetjük Pakisztánon az emberi jogok sérelmét, de elsősorban a tagállamaink bíráiban és bíróságaiban bízzunk meg és megbizonyosodhatunk esetleg arról, hogy nem sérülnek a személy emberi jogai. Pakisztán sok mértékben alulmarad a követelmények szempontjából, de ne felejtsük el, hogy 2004 óta van kisebbségi minisztériuma, és lehet, hogy pont az Önök kritikus megjegyzéseinek is köszönhetően ebben az esztendőben két olyan nemzetközi egyezményt ratifikált,

Azt kell mondanom, hogy lehet, hogy ezért változtatták meg, mert Önök kritikusan viszonyultak ehhez az egyezményhez és ratifikálták, de lehet, hogy azt is mondhatom, hogy ha Önök holnap nemmel szavaznak, azt szavazzák meg, hogy nem bíznak meg saját tagállamaik bíróságaiban. Tehát én mindenit arra biztatok, hogy közel tízéves egyezkedés, egyezmény után adjuk meg az esélyt, hogy Pakisztán tovább haladjon ezen az úton, és remélhetőleg a még hiányzó genfi egyezményt is alá fogja írni.